Herr Präsident! Ziel der Klimakonferenzen ist es, einen Nachfolger für das Kyoto Protokoll, das 2012 ausläuft, zu bekommen. Die Fortschritte bei der Bekämpfung des Klimawandels sind mehr als dringend notwendig. Die EU ist insgesamt gesehen auf einem relativ guten Weg, ihre Klimaziele zu erreichen. Es wäre allerdings dringend notwendig, dass wir, die EU, mit den USA und China im Boot, eine gesetzliche Voraussetzung für ein globales Klimaschutzabkommen anstreben. Gerade in diesen schwierigen Zeiten ist eine Stärkung der Umweltpolitik auch eine riesige Chance für die Wirtschaftspolitik, indem zum Beispiel in erneuerbare Energien und Energieeffizienz investiert wird.